eins og tilkynnt var á þingfundi í gær hefur forseta al hefur borist dagskrártillaga svohljóðandi við undirrituð gerum tillögu um með vísan í fyrstu málsgrein sjötugustu og sjöundu greinar þingskapalaga að fyrstu mál á dagskrá næsta fundar verði eftirfarandi liðir fyrsta óundirbúnar fyrirspurnir annað sérstök umræða klukkan tólf núll núll um verðtrygginguna og stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar málshefjandi verði sigríður ingibjörg ingadóttir og til svara verði forsætisráðherra þriðja alþjóðleg þróunarsamvinna íslands fjórða gjaldtaka á ferðamannastöðum sérstök umræða klukkan þrettán þrjátíu málshefjandi ögmundur jónasson til svara iðnaðar og viðskiptaráðherra fimmta greining á

sjötugasta og fimmta mál þingskjal sjötugasta og fimmta fyrri umræða sjötta langtímastefna fyrir samgöngur og innviði á vestur norðurlöndum þingsályktunartillaga sjötugasta og sjötta mál þingskjal sjötugasta og sjötta fyrri umræða sjöunda samstarf við grænland og færeyjar um sjávarútvegsmál þingsályktunartillaga sjötugasta og sjöunda mál þingskjal sjötugasta og sjöunda fyrri umræða undir þetta skrifa háttvirtir þingmenn helgi hjörvar svandís svavarsdóttir helgi hrafn gunnarsson og páll valur björnsson